Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Bahrein, inutile girarci intorno, ha un ruolo geopolitico notevole ospita la Quinta Flotta navale statunitense ma anche delle basi navali importanti per alcuni Stati europei, tra cui il Regno Unito, che ha dei rapporti privilegiati

Noi ci ritroviamo qui, per la terza volta in due anni, a fare delle risoluzioni sul Bahrein, delle risoluzioni d'urgenza a cui non viene dato purtroppo seguito, probabilmente perché i rapporti commerciali, il ruolo geopolitico, il ruolo strategico del Bahrein è più importante rispetto alle violazioni continue.

È assolutamente inammissibile che non venga dato seguito alle nostre risoluzioni.